því að þakka háttvirtum þingmanni magnúsi þór hafsteinssyni fyrir þessa spurningu sem auðvitað þarf að svara í nokkrum orðum ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni um það að dagabátakerfið var á margan hátt mjög áhugavert kerfi og skilaði heilmiklu ég er líka sammála háttvirtum þingmanni um það að það er vel hægt að stjórna með sóknartakmarkandi aðgerðum þegar við stóðum frammi fyrir því að fjalla um dagabátakerfið í gegnum tíðina vorum við auðvitað alltaf að ræða um það með hvaða hætti við gætum varið þetta kerfi með því að setja inn sóknartakmarkandi þætti þess vegna var auðvitað og það var öllum ljóst til að mynda á þessum tímum sem háttvirtur þingmaður var að rifja upp að valið stóð í raun og veru aldrei um það að verja það kerfi algjörlega óbreytt án sóknartakmarkandi þátta það var alltaf inni í myndinni og það var það sem var verið að ræða um og líka á vettvangi landssambands smábátaeigenda að setja inn í þetta sóknarstýrandi þætti sem mundu þá virka til þess að takmarka þann afla sem þessi bátaflokkur var að draga að landi menn getur auðvitað greint á um það hversu mikið sóknartakmarkandi þættir þeir ættu að

þetta varð hins vegar ekki niðurstaðan og ég ætla út af fyrir sig ekkert að fara í þá sögu þetta varð hins vegar ekki niðurstaðan niðurstaðan varð sú að þessir bátar fóru inn í krókaflamarkskerfið og þess í stað var þeim færður fiskveiðiréttur í formi kvóta sem ekki mældist í dögum heldur í tonnum og það er alveg ljóst mál að eins og við skoðum þessi mál að þessir bátar fengu mjög verulegan veiðirétt svo mikinn raunar að mjög margir urðu til þess að gagnrýna það að það væri verið að ívilna þeim með einhverjum hætti ég tel að það hafi nú ekkert verið þannig hvernig hefur þróunin verið síðan það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður sagði færaaflinn hefur minnkað hann hefur minnkað mjög verulega og hann hefur minnkað mjög verulega auðvitað í þeim byggðum þar sem hann var mjög mikill fyrir ástæðurnar eru ýmsar það er auðvitað í fyrsta lag aflagning dagakerfisins það gefur bara auga leið í öðru lagi hefur verið minni afli á grunnslóð á mörgum þessum stöðum í nágrenni margra þessara staða sem voru að njóta dagakerfisins hvað mest það er auðvitað enginn vafi á því að línuívilnunin sem slík hefur líka haft þessi áhrif hún var að gefa auðvitað línuveiðunum forskot sem aðrar veiðiaðferðir höfðu ekki og þegar við sjáum það að línuívilnunin hefur meðal annars haft áhrif á stöðu ýmissa annarra veiðarfæra við sjáum að netaveiðarnar hafa dregist saman og svo framvegis þó að þar séu fleiri ástæður undirliggjandi síðast en ekki síst það sem háttvirtur þingmaður nefndi líka hér áðan að það hafa orðið til öflugir línubátar sem færaútgerðin stóðst bara hreinlega ekki snúning við tókum ákvörðun áður að leyfa stækkun þessara báta upp í fimmtán tonn og möguleikar þeirra urðu einfaldlega meiri þetta var hins vegar gert til þess að koma til móts við sjónarmið byggðanna um það að geta haft öruggari hráefnisöflun og það hefur tekist á margan hátt í mjög mörgum þessara byggðarlaga færabátarnir róa á sumrin eins og allir vita skipti miklu máli fyrir atvinnulífið á þeim tíma þó að það væru misjöfn brögð að því hversu mikið yrði eftir færi til fiskvinnslu á þessum stöðum línubátarnir hins vegar róa allan ársins hring og stóru bátarnir sem hafa verið gerðir út eru í raun og veru eins og vertíðarbátar að því leytinu að þeir hafa verið að skapa ótrúlega mikla vinnu miklar tekjur og við sjáum það að þrátt fyrir að færaaflinn hafi dregist saman í mörgum þessara verstöðva hefur aukningin í línuveiðunum verið gífurlega mikil á þessum stöðum langflestum auðvitað eru undantekningar til á báða vegu en það blasir hins vegar við á þessum stöðum til að mynda á norðanverðum vestfjörðum svo að ég taki sem dæmi af því að þar voru þessir færabátar með mikið á sumrin þá hefur þróunin orðið sú í staðinn að það hefur aukist línuaflinn gríðarlega mikið á þessum krókaflamarksbátunum því að aflaheimildirnar hafa verið að færast yfir á þessa báta það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður nefndi í þessu sambandi og sú aukning hefur í mörgum tilvikum orðið meiri á línuna en svarar minnkuninni í færaaflanum og þetta er þó afli sem er að koma allan ársins hring ég átti von á því satt að segja þegar ég svona velti þessum málum fyrir mér í vetur að tilflutningarnir á milli byggðarlaganna af þessum ástæðum að færaaflinn hefur minnkað og línuaflinn hefur aukist að þessir tilflutningar hefðu orðið meiri en raun ber vitni auðvitað eru þeir til staðar ég neita því ekki það eru auðvitað staðreyndir en tilflutningarnir eru samt minni en ég hugði ef ég á því að reyna að svara þessu ég treysti mér ekki til þess að svara þessari spurningu eingöngu með einu orði en ég vil segja það samt sem áður að ég tel að sú þróun sem hefur orðið upp á síðkastið með auknum styrk smábátakerfisins hafi orðið hinum dreifðu byggðum til góðs ég sé til dæmis að línuívilnunin hefur verið að nýtast meðal annars þessum veikari byggðum sem höfðu átt undir högg að sækja en